Unia Europejska znalazła się na niebezpiecznym finansowym zakręcie.

Musimy określić środki, które będą niezbędne do kontynuowania rozpoczętych projektów Unii i umożliwią sprawne przejście do realizacji nowych zadań, które narzuca nam traktat lizboński. Trzeba uwzględnić też środki na nowe zdarzenia, których wcześniej nie byliśmy w stanie przewidzieć. Dyscyplina budżetowa to jedno, a życie to druga kwestia. Obecna sytuacja gospodarcza skłania do ponownego rozważenia priorytetów w celu zapewnienia jej odpowiedniej realizacji. Musimy pamiętać o podstawowych zasadach Unii.

o niwelacji różnic pomiędzy starymi i nowymi krajami, który to podział niestety cały czas się utrzymuje. Zwracam się do państwa z Rady i pana komisarza, byśmy pamiętali o fundamentach, które określili założyciele Unii i o ponadpięćdziesięcioletnich osiągnięciach Unii Europejskiej. Usuwajmy bariery, upraszczajmy i ułatwiajmy życie obywatelom w Europie, z dbałością wykorzystując każde euro ze wspólnego budżetu.